Hvala za besedo, predsedujoči. Drage poslanke, draga ministrica, vsem lep pozdrav! Danes je pred nami razprava o odgovoru ministrice magistrice Ksenije Klampfer na poslansko vprašanje kolega Sitra v zvezi z delovanjem centrov za socialno delo, predvsem glede dela na terenu. O reorganizaciji centrov za socialno delo se govori predvsem v negativni luči. Cilji, ki si jih je ministrstvo, ker to je delo ministrstva, ni samo enega človeka, v njenem okviru zastavilo v smer učinkovitosti in kakovosti dela, večje dostopnosti do storitev in razvoj novih oblik strokovnega dela, so povsem drugotnega pomena. V ospredje so stopajo predvsem napake in zapleti, ki so se ob tem pojavijo, pojavili, vendar se izkazuje, da je kritike so bile v marsičem prehude, preuranjene in tudi nepoštene do vseh tistih, ki so se trudili, da bi te centri za socialno delo bolje delali in bolje živeli. Sam menim, da je sedanja ministrica, da delo sedanje ministrice jasno kaže, da reorganizacija, čeprav precej nesrečno vodena, v pripravi, izvedbi ni zgrešena. Menim, da rezultati to potrjujejo. Težave, ki jih prinaša reorganizacija, vsaka reorganizacija jih prinaša nedvomno, samo, ne ne bi smela pa imeti take posledice, kot so imele. Jah, Tudi glede tega poenotenja informacijskega sistema, o čemer je bilo veliko govora tudi na seji sedmega februarja, ampak zaostanki na centrih za socialno delo so v glavnem odpravljeni. V zvezi s samo reorganizacijo je treba prepoznati en pomemben ukrep, ki sicer še ni zaživel v svoji polni obliki, ampak to je razbremenjevanja administrativno upravnih postopkov strokovnih delavcev na terenu. Pri tem moramo tudi se sami posipati malo s pepelom, ker imamo neprestano težnjo, da skozi zakone in predpise vse stvari probamo zajeti in, ne, zaupamo ljudem, da bojo svoje delo opravljali dobro, s tem, ko to prenormiramo stvari, jih v bistvu onemogočamo, tako da je tudi naša krivda, pa tudi krivda ministrstva, ko take zakone in predpise predlagajo. Probamo se tega rešiti in dajmo gojiti zaupanje do ljudi, do strokovnosti, da bojo svojo delo na terenu opravili. Če problemi, kot so nastajali na terenu, o čemer je bilo veliko govora, pardon, je tudi posledica kadrovske podhranjenosti, ne. Teh ljudi, ki delajo na terenu, ki znajo svoj posel, je bilo enostavno premalo. Krčili smo na tem področju sredstva, hvala bogu, bom rekel, zdaj smo to nekaj povečali. Več ljudi bo na terenu in bolj bojo sposobni skrbeti za najranljivejše skupine in jim pomagali iskati izhod iz stiske. V tej smeri je prava smer tudi okrepitev terenskih služb, to so interventne službe, organizirane pri vsakem ob šestnajstih centrov, za socialno delo. V vsakem centru mora zaživeti tim, sestavljen iz več strokovnjakov, iz več področij, kot so psihologi, pravniki, klinični psihologi in drugi. To je za tiste, ki pomoč potrebujejo, res prava pomoč. Ob koncu naj pozdravim še namero za oblikovanje nekega končnega evalvacijskega dokumenta uspešnosti te reorganizacije. To je ta prava zadeva, ne na pamet govoriti, dajmo pogledati dokument, sestavimo ga, ponudimo ga v razpravo. Na ta način se bodo pokazali plusi in tudi minusi reorganizacije in rezultati, tako pozitivni kot negativni, kar bo dober napotek za naprej. V poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek menimo, da so razprave o tako pomembnih temah potrebne in lahko doprinesejo h konstruktivnim rešitvam, zato upamo, da bo takšna razprava, današnja, konstruktivna tudi vnaprej. Hvala lepa.